Darum konkrete Fragen Stimmen Sie mit mir überein, dass entsprechend zum Vollzug und Sichtbarwerdenlassen der Übernahme von Anreize, aber auch Sanktionen notwendig wären?

Und wenn wir sehen, wie häufig jetzt gekennzeichnet wird, können Sie sich auch vorstellen, dass es auf Produkten von Unternehmen einen klaren Hinweis darauf gibt, ob sie diese Grundregeln der einhalten oder ob sie dagegen verstoßen? Man ist an so viele andere Kennzeichnungen gewöhnt, warum machen wir das nicht auch im sozialen Bereich?